Y desde Catalunya llega una voz potente y clara, una vía democrática para legitimar la decisión que quiere tomar sobre su propio futuro. Europa no puede ni debe desentenderse de la aspiración libremente expresada por una sociedad comprometida en la construcción de su propio futuro, tanto como en el de la propia Europa.

Escocia y Catalunya son también ilustración positiva de ese cambio profundo el cambio que se plantea en la distribución de poder entre la Europa nueva en construcción y cada uno de sus pueblos, naciones y Estados. Nosotros queremos más Europa para ser mejor Catalunya. Y queremos ser Estado para ser mejor Europa, para darle nuestra más valiosa aportación social, cultural y económica.